Signor Presidente, onorevoli colleghi, la revisione del consenso europeo in materia di sviluppo ci offre una grande opportunità, quella di definire una posizione comune e coerente rispetto ad alcuni cambiamenti globali che si sono manifestati a partire dal 2005 sulla scena mondiale, sociale, economica e ambientale.

Dobbiamo salvaguardare i valori e gli obiettivi della politica per lo sviluppo attraverso l'obiettivo primario della lotta alla povertà e, nel lungo termine, della sua eliminazione. Dobbiamo rispondere con lungimiranza ai cambiamenti in corso, assicurando la coerenza delle politiche in materia di pace e sicurezza, migrazione, commercio, ambiente e sviluppo e, infine, dobbiamo anticipare le tendenze che potrebbero emergere nei prossimi quindici anni. Ecco, se il quadro di riferimento sarà ambizioso, se prevarrà la logica della difesa dei diritti umani, della democrazia e della buona governance, se rafforzeremo il nostro ruolo della pace e della giustizia globale, potremo finalmente contribuire allo sviluppo sostenibile di tutte le aree del pianeta.